nous sommes en négociation depuis un an sur ce texte. D'une part, je souhaite vous dire que nous avions trouvé un accord avec le groupe libéral et je découvre, au dernier moment, qu'il y a une consigne de vote qui est totalement contre les accords que nous avons eus.

On peut débattre pendant dix ans, Alejandro, vous ne serez jamais d'accord. Nous avons usé toutes les ficelles et vous n'avez jamais trouvé d'accord avec qui que ce soit. Alors, je ne vois pas en quoi continuer à refaire des propositions nous ferait avancer.

Vous vous êtes opposé à l'entrée des migrants sur le sol de l'Union européenne. Le groupe socialiste refuse une égalité de traitement pour ces migrants avec les travailleurs européens.